Domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi, sigur că este un raport foarte greu atunci când vrei să armonizezi lucrurile, când avem subsidiaritate. Sigur, statele membre, spunea doamna comisar, pot să stabilească taxe și așa avem acum situația pe drumurile naționale, internaționale. Însă cred că trebuia făcut un pas, cred că avem nevoie să ținem cont de acest principiu poluatorul plătește. Trebuie să vedem cum reușim, sigur, să nu afectăm transportul internațional, să ne gândim și la întreprinderile mici și mijlocii, dar trebuie să facem acest pas. Am rezerve la anumite amendamente însă, per ansamblu, acest raport trebuie votat mâine, pentru că altfel nu văd cum putem să trecem gradual la a respecta acest principiu poluatorul plătește și a avea o simplificare a modalității de taxare, pentru că eu în vara asta am fost în patru țări și în fiecare țară era alt sistem de taxare. Practic, este complicat și, sigur, mai cred că e bine că s a ajuns la niște compromisuri pentru a se ține cont de zonele depărtate, de țările mai îndepărtate și pentru a se ține cont și de faptul că statele membre pot diminua taxele atunci când există motive întemeiate sociale.